Herr Präsident, verehrter Herr Kommissar Lewandowski!

Island hat im Jahr 2010 gegen alle Verträge verstoßen, 130000Tonnen Makrele gefangen und damit den Bestand der Makrele im Ostatlantik massiv gefährdet. Dass es jetzt wieder bei den Verhandlungen nicht dabei ist, zeigt eindeutig, dass es da einen ganz separatistischen Weg geht. Und wir müssen mit aller Härte dagegen vorgehen, damit unsere Fischereiflotten dadurch nicht noch größere Nachteile erdulden müssen.

Es ist ganz wichtig, dass wir eine Einigung mit Norwegen haben.

So kann die Zertifizierung auch des Ostseeherings nach MSC in der Zukunft funktionieren. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass dieser Fisch besser vermarktet werden kann, dass unsere Fischer in der Heimat, auch in Mecklenburg Vorpommern, eine bessere Zukunft haben.

Das Ergebnis, das hier erreicht worden ist, ist auch positiv zu bewerten!